Quiero preguntar si este trámite se ha realizado, porque estamos ante un hecho extraordinario por primera vez al Parlamento Europeo se le impide debatir una resolución pactada entre todos los grupos parlamentarios ante una situación de extrema gravedad como es el caso de la señora Haidar. Por lo tanto, yo quiero saber si se hizo este trámite y, si no se hizo, que se debata la resolución a continuación, que se recupere